Auch das zweite Mal war die Behandlung der Passagiere, die auf Flüge warten mussten, die zurückgestuft wurden, in Sachen Information extrem mangelhaft, und das muss vorrangig verbessert werden. Ich frage mich, wann es wirklich einmal gültige Pläne geben wird.

Wie soll denn das überhaupt gelöst werden? Wer soll denn überhaupt kompensiert werden? Die Fluglinien?